L'Unione europea non può ritrarsi ora da un aiuto per la crescita del paese e per questo troviamo che sia necessaria la concessione dell'assistenza. L'assistenza finanziaria proposta dalla Commissione può permettere un contributo al nuovo pacchetto di aiuti internazionali all'Ucraina, sia direttamente che indirettamente, grazie alla mobilitazione e al contributo di altri partner. Siamo convinti che gli interessi di politica commerciale debbano essere coerenti con quelli di politica estera e che in questa fase sia necessario continuare a lanciare un segnale forte nei confronti di un popolo in difficoltà. La concessione dell'assistenza finanziaria vuole anche essere un segnale al governo ucraino perché continui nelle riforme strutturali. Abbiamo avuto segnali sul maggiore livello di attenzione che viene prestato alla lotta contro la corruzione e alla riforma del fisco e della pubblica amministrazione. Siamo convinti che siano passi nella giusta direzione, che devono includere un sempre maggior numero di cittadini come beneficiari.